Voorzitter, moet er op dit moment wel een debat plaatsvinden in dit Parlement hier in Straatsburg, nu regeringsleiders onder leiding van voorzitter Van Rompuy en de Commissie, commissaris Barroso, in Brussel alles op alles zetten om morgen de besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om Europa uit de crisis te trekken? Zondag is er een absolute radiostilte afgesproken en pas na de top van morgen zullen de besluiten naar buiten komen.

Maar en daarom nemen wij ook deel aan dit debat er zijn veel zorgen en er is veel onzekerheid bij onze burgers. Want de crisis lijkt zich alleen maar te verdiepen en de economische vooruitzichten verslechteren. Banen voor onze burgers, onze pensioenen, belangrijke zekerheden staan op het spel. Daarom wil ik namens mijn fractie in dit debat nogmaals de regeringsleiders aanmoedigen tot een ambitieuze aanpak. Geen deelbesluiten, maar een alomvattend plan, een overtuigende aanpak, zodat we het vertrouwen van de financiële markten kunnen herwinnen en de aanvallen op onze euro kunnen weerstaan. Want we zijn te lang blijven steken in politiek geharrewar en halve oplossingen. Daardoor ligt zelfs het vertrouwen onder vuur dat Europa in staat is om orde op zaken te stellen. Het is inmiddels vijf over twaalf. Er is ook geen gemakkelijke uitweg. De oorsprong van de schuldencrisis ligt in lidstaten, maar de problemen in een aantal lidstaten raken ons allen. We delen een gezamenlijke munt, waar we allemaal van profiteren, jaar in jaar uit. Dat verplicht ons ook om samen solidair te zijn en te zoeken naar oplossingen. Het versterken van het EFSF en een Europees plan voor kapitalisatie van de banken zijn absoluut noodzakelijk om voor de grote problemen in Griekenland een duurzame oplossing te kunnen bereiken en om de rust op de financiële markten te herstellen. Het EFSF moet de vuurkracht van een bazooka krijgen en de leencapaciteit moet veel en veel hoger, maar de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank moet wel goed gewaarborgd blijven. Want als de markten bluffen over de euro, dan moeten wij kunnen terugbluffen.

De situatie is zelfs zo ernstig dat landen en zelfs banken met grote liquiditeitsproblemen uit dit fonds onder strenge voorwaarden gesteund moeten kunnen worden. Want het risico van besmettingsgevaar ligt op de loer. We moeten letterlijk voorkomen dat banken omvallen, want een stabiel financieel systeem is van levensbelang voor economische stabiliteit en dat gaat over onze werkgelegenheid. De banken en, waar nodig, de lidstaten zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van kapitaal. Het noodfonds mag alleen in uiterste nood gebruikt worden. Ook mag de herkapitalisatie geen beloning zijn voor onverantwoord beleid, maar moet ze juist gekoppeld worden aan herstructurering en een verantwoord beloningsbeleid, zoals ook de Commissie heeft aangekondigd. Banken moeten duurzaam gezond worden, want het is onacceptabel voor burgers, voor onze belastingbetalers, dat banken telkens weer met belastinggeld gered moeten worden. Daarom ook moeten wij, ook in dit Huis, vaart maken met regelgeving voor de financiële markten en de voorstellen die bij ons op tafel liggen. Het depositogarantiestelsel, een uitgebalanceerde financiële transactiebelasting, zodat die kan werken. En er moeten ook snel voorstellen komen voor een bankencrisismechanisme, gekoppeld aan een bankenheffing. De PPE verwelkomt de conclusies van de top van afgelopen zondag om het sixpack versneld in te voeren. Ook moeten een aantal regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen om snel in eigen huis orde op zaken te stellen. We moeten verder gaan, vooral in de eurozone. Het is ook belangrijk dat daarvoor morgen belangrijke stappen gezet worden in de conclusies van de Eurotop.

Maar daarnaast moeten we ook een fundamenteel debat voeren over verdergaande economische en fiscale integratie in het eurogebied en Europa als geheel, in onze interne markt. Ook een verdragswijziging moet daarbij in de discussie betrokken worden. Maar het is belangrijk dat we dat debat met onze burgers voeren. Want steun van de burgers voor het Europese project is cruciaal.